Treba si hlavne uvedomiť, že v samotnom centre iniciatívy musí figurovať občan, či už z pohľadu spotrebiteľských práv alebo v rovine komunikačných stratégií či autorských práv, zlepšenia prostredia pre cezhraničné pôsobenie malých a stredných podnikov, ktoré sú chrbtovou kosťou každej ekonomiky. Treba urýchliť proces uznávania odborných kvalifikácií s cieľom zvýšiť mobilitu, ako aj zohľadnenie v kolektívnych dohodách.